Myślę, że już można Pani pogratulować i chciałbym, jeśli można, odnotować z satysfakcją odpowiedzi pana komisarza, gdzie odniósł się on po nazwisku do podstawowych mówców grup politycznych.